Caricom heeft getekend en heeft nu spijt als haren op het hoofd. Dames en heren, dit is niet de eerste en niet de laatste EPO die we wij gaan krijgen. Binnenkort krijgen wij de EPO voor Kameroen. De Commissie ontwikkelingssamenwerking zegt dit lijkt langzamerhand meer op een gewoon vrijhandelsakkoord en niet meer op iets wat een ontwikkelingsaspect moet hebben. Een land als Madagaskar, dat ook zou kunnen handelen onder alles behalve wapens, krijgt hier een EPO neergelegd waarvan ze volgens mij de diepte niet inzien. Het is ook onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor die ontwikkelingslanden en voor hun echte ontwikkeling, niet voor onze vrijhandel.